Decembrový samit Európskej rady bude rokovať najmä o stálom mechanizme na zabezpečenie finančnej stability eurozóny a o súvisiacej potrebe zmeny Lisabonskej zmluvy. Obávam sa však, že opatrenia tohto charakteru nebudú celkom postačujúce, aj keď sú samozrejme potrebné.

Za frakciu socialistov a demokratov chcem povedať, že už od prepuknutia krízy v roku 2008 navrhujeme hospodársky efektívne a zároveň sociálne spravodlivé opatrenia, či už ide o zavedenie dane z finančných transakcií, alebo ide o reguláciu medzinárodných finančných trhov, riešenie problému daňových rajov, riešenie špekulácie namierenej proti zvrchovanosti jednotlivých členských štátov.